og stefnuna í utanríkismálum eins og þingmenn vita er þessi skýrsla þykk og ítarleg og það er í stíl við þá staðreynd að utanríkismál hafa sjaldan verið rædd jafnmikið og á því ári sem er liðið frá síðustu skýrslu þar ber vitaskuld hæst tvö mál e s b og icesave það síðara er erfiðasta milliríkjadeila sem við íslendingar höfum glímt við frá upphafi lýðveldisins sú deila sýndi að það var mikilvægt að hafa öfluga utanríkisþjónustu ég tel að það hafi verið ómetanlegt á þeim tíma þegar deilan spratt upp að geta virkjað sendiráðin strax til þess að tala okkar máli í samskiptum við umheiminn það munaði líka um þjónustuna í upphafi kreppunnar þegar íslendingar reru lífróður til að ljúka sinni fyrstu efnahagsáætlun við ags þjónustan lagðist líka öll á árar þegar íslendingar unnu það kraftaverk að tryggja fjármögnun við síðustu endurskoðun áætlunarinnar í harðri andstöðu sterkra þjóða og án þess að icesave væri lokið því segi ég þetta frú forseti að stundum er sagt að utanríkisþjónustan kosti mikið en háttvirtir þingmenn hún skilar árangri ég get sagt það án þess að blikna að í erfiðleikum síðustu ára hef ég verið stoltur af mínu fólki ég held líka að allir hafi verið stoltir af hennar hlut þegar íslendingar sendu á einni nóttu björgunarsveit til haítí þó að við íslendingar værum fjærstir vettvangi vorum við fyrstir á svæðið utanríkisþjónustan á við allar aðstæður að vera skjöldur fyrir ísland en hún gerir sín mistök alveg eins og bent var á í rannsóknarskýrslunni um aðdraganda hrunsins en af þeim lærum við hún á að geta brugðist við fyrirvaralausum áföllum og eitt af því sem rannsóknarnefndin benti skýrt á er að stjórnsýslan verður að gæta þess að utanríkisþjónustan sé partur af öllum viðbragðsáætlunum gegn hvers konar aðsteðjandi vá við íslendingar þurfum að sýna heiðarleika áreiðanleika og stöðugleika í samskiptum við aðrar þjóðir við þurfum stöðugt að rækta tengsl á öllum stigum traustið hefur okkur aldrei verið eins mikilvægt og núna

er að byggja upp þetta traust í samskiptum við önnur ríki þannig endurheimtum við orðspor okkar aðeins þannig frú forseti alþingi tók í fyrrasumar ákvörðun um að fela ríkisstjórn að sækja um aðild að evrópusambandinu og leggja niðurstöður samninga í þjóðaratkvæðagreiðslu það var lýðræðisleg ákvörðun sem var tekin í kjölfar ítarlegrar umræðu undanfarin ár í samfélaginu og eftir rækilega umræðu á alþingi niðurstaðan naut þverpólitísks stuðnings úr öllum flokkum á alþingi var kattasmölun við höfum síðan stigið eitt skref í einu og stigið þau varlega okkar litla en hnitmiðaða stjórnsýsla uppskar lof fyrir vönduð vinnubrögð ekki síst í tengslum við svör við spurningum framkvæmdastjórnarinnar eins og kunnugt er mælti framkvæmdastjórnin með viðræðum við ísland álit hennar var mjög jákvætt ísland fékk mjög háa einkunn það var á erfiðum tímum mikilvæg traustsyfirlýsing við okkur íslendinga þingið hefur lagt mér á herðar þá sjálfsögðu skyldu að hafa sem ríkast samráð um framvindu málsins það hef ég kappkostað málið er vissulega umdeilt en um skipan aðalsamningamanns samninganefndarinnar sjálfrar og samningahópanna tíu ríkir góð sátt ekki síst við hagsmunasamtökin sem samkvæmt þeim vegvísi sem alþingi fól mér að stýra eftir koma mjög sterkt að ferlinu aðalsamningamaður okkar stefán haukur jóhannesson sendiherra í brussel er reyndasti samningamaður íslands hann er eftirsóttur til að leiða til lykta torveld vandamál millum annarra ríkja og nýtur mikillar virðingar heima og erlendis að eiga slíkan mann til að leiða jafnvandasamt verk og samninga um aðild að evrópusambandinu það er mikilvægt að hafa umsóknarferlið eins opið og gagnsætt og hægt er ekki síst til að eyða tortryggni og misskilningi sem jafnvel örlar stundum á hjá háttvirtum þingmönnum og ég segi ekki jafnvel líka hjá bestu mönnum í röðum hæstvirtur ráðherra þess vegna birti ég á sínum tíma á netinu allar spurningar framkvæmdastjórnarinnar og síðan svör stjórnsýslunnar

og samningahópa verði birtar opinberlega samningsafstaða íslands í einstökum málum verður opinber þegar hún liggur fyrir og önnur gögn svo fremi samningafólkið okkar telji það ekki skaða samningshagsmuni íslands eins og þeir eru á hverjum tíma ég tel líka rétt að veita íslendingum beina hlutdeild í umsóknarferlinu með því að opna gagnvirka vefsíðu þar sem borgarar geta í senn haft skoðanir á einstökum málum en jafnframt haft reglulega samræðu við aðalsamningamanninn sérfræðinga samninganefndarmenn og eftir atvikum ráðherrann sjálfan rafræn stjórnsýsla er á fleygiferð og við íslendingar eigum að nýta kosti hennar í þessu mikilvæga máli ég hef sömuleiðis farið þess á leit við aðalsamningamanninn að hann haldi á næstunni fundi um allt land til að upplýsa þá sem hafa áhuga á ferli málsins um næstu skref

frú forseti ég dreg enga dul á að ég lít á evrópumálin sem grundvöll í endurreisn íslands það hefur aldrei verið ríkari ástæða en einmitt nú að láta reyna á hvað falist getur í aðildarsamningi við þurfum stöðugleika við þurfum fjárfestingar við þurfum að skapa störf við þurfum að byggja atvinnu og efnahagslífi þjóðarinnar sem allra traustasta umgjörð evrópusambandið er umdeilt en ég tel að það sé besti kostur íslendinga til að ná þessum markmiðum sem fyrst evrópusambandið hefur þegar allt kemur til alls náð veigamiklum árangri í að tryggja stöðugleika með lágri verðbólgu lágum vöxtum heilbrigðu viðskiptaumhverfi og viðvarandi hagvexti ég tel að eitt af því sem við þurfum að einbeita okkur að sé einmitt að rjúfa þann vítahring verðbólgu vaxta og verðtryggingar sem er að sliga íslenskar fjölskyldur og þekkist hvergi í evrópu nema hér verðtryggingin sem hefur hækkað lán allra íslenskra fjölskyldna upp úr öllu valdi er séríslenskt fyrirbæri við losnum við það með evrópu kollsteypuhagkerfið er líka sjálfskaparvíti sem við getum losnað við með evrópu frú forseti frá mínum bæjardyrum séð snýst aðild ekki síst um það að skapa störf í febrúar á þessu ári voru um fimmtán þúsund manns atvinnulausir á næstu árum er gert ráð fyrir að fjölga muni á vinnumarkaði um tvö þúsund til þrjú þúsund manns á ári á næstu tíu árum þurfum við þess vegna að skapa þrjátíu og fimm þúsund störf ef vel á að vera atvinnulífið hefur sjálft bent á að nauðsynleg fjölgun starfa muni líklega ekki verða í hinum hefðbundnu greinum sjávarútvegi og landbúnaði því að með aukinni framleiðni og hagræðingu fækkar þar störfum þannig hefur til dæmis mjólkurbændum sem staðið hafa sig vel fækkað um fimmtíu prósent frá árinu nítján hundruð níutíu og fjögur á sama tíma og framleiðsla þeirra jókst um ríflega tuttugu prósent atvinnusköpun á íslandi mun því hvíla á herðum annarra atvinnugreina og verða í iðnaði ferðaþjónustu og ekki síst í nýsköpunar og sprotageiranum þar þurfa störfin að verða til sem tryggja hóflegan hagvöxt og útrýma atvinnuleysi okkur ber skylda til að skapa þessum atvinnugreinum samkeppnishæft rekstrarumhverfi og stöðugleika til að vaxa frá mínum bæjardyrum séð snúast evrópumálin þess vegna um endurreisn íslands um langtímastöðugleika í efnahagsmálum um aukna fjárfestingu á íslandi um atvinnu fyrir alla fyrir hagstjórn í framtíðinni fyrir atvinnulíf í framtíðinni er líka lykilatriði að við eigum kost á öflugum gjaldmiðli ég hef aldrei dregið dul á að ég tel eftirsóknarvert við aðild að með henni opnast leið til að ísland geti um síðir tekið upp öflugan gjaldmiðil með sterkan bakhjarl og um leið horfið frá verðtryggingu notið lágra vaxta og miklu meiri stöðugleika en við eigum að venjast hvenær már guðmundsson seðlabankastjóri lýsti því svo í viðtali að á íslenska hagkerfinu væri hönnunargalli og valið stæði á milli evru með lága vexti og verðstöðugleika og krónu með varanlegum gjaldeyrishöftum ég held að við byggjum ekki upp ísland framtíðarinnar með varanlegum höftum á viðskiptum við útlönd þar að auki hefur reynslan sýnt löngu fyrir kreppu að sjálfstæð örmynt lítillar þjóðar verður alltaf í hlutverki gómsætrar bráðar í augum hákarla vogunarsjóðanna menn nefndu grikki áðan frammi í salnum þeir þekkja þetta í dag jafn vel og við íslendingar það er ekki þeir fóru ekki að leikreglum eins og þeir hafa sjálfir viðurkennt þeir tengdu fram hjá en þeir höfðu öflugan bakhjarl þeir höfðu evrópusambandið þess vegna komast þeir í gegnum brimskaflinn þótt það kosti þá blóð svita og tár og vín það hefði ekki verið ónýtt fyrir okkur íslendinga að hafa slíkan bakhjarl þegar við alveg eins og grikkir lentum í heimatilbúnum vanda vegna endurtekinna hagstjórnarmistaka þú kvartaðir þá frú forseti það sem verður erfiðast í samningum eru að sjálfsögðu þau málefni sem tengjast sjávarútvegi og landbúnaði ég tel hins vegar að það sé hægt að tryggja hagsmuni beggja íslenskur sjávarútvegur er í fremstu röð samkvæmt reglum evrópusambandsins á ekkert aðildarríkja tilkall til veiðiheimilda í íslenskri lögsögu ekki enn þá í áliti framkvæmdastjórnarinnar kemur líka skýrt fram að e s b gerir ráð fyrir að aðild íslands hefði þýðingarmikil áhrif á sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna það gefur að minnsta kosti mér tilefni til bjartsýni því að sú staðhæfing felur í sér yfirlýsingu um að það sé fullt tilefni fyrir e s b til að taka tillit til stefnu okkar um fiskveiðar í þessu ljósi og ekki síður í ljósi þeirra viðræðna sem ég hef átt við forustumenn helstu sjávarútvegsþjóða e s b tel ég sterk rök standa til þess að íslendingar geti meira en haldið sínu í þessum efnum innan evrópusambandsins frú forseti ég eyddi drjúgum parti af minni bernsku á mýrunum og gamall mýramaður er alltaf sveitamaður í hjarta sínu ég hef alltaf staðið með sveitunum og ég veit mætavel að margir telja að aðild verði erfið fyrir landbúnað framtíðarinnar það þarf ekki að verða ég held að margt muni vinna með okkur í samningunum ég held að við munum í senn njóta smæðar landbúnaðarins landfræðilegrar einangrunar og ótvíræðrar sérstöðu við vitum til dæmis að finnar náðu sérstökum heimildum fyrir sinn landbúnað og stuðningur við íslenska bændur rúmast innan þess ramma sem norðurslóðastuðningur í finnlandi leyfir á reynslu finna getum við líka byggt rök fyrir heimildum sem ganga enn lengra ef við viljum ég tel líka að í kröfunni um fæðuöryggi felist mjög sterk rök ísland liggur víðs fjarri matarkistum heimsins í viðsjálli veröld er því engri evrópskri þjóð jafnbrýn nauðsyn á tryggu fæðuöryggi og íslendingum innan evrópusambandsins er nú vaxandi áhersla á fæðuöryggi borgaranna það er orðið forgangsatriði ég tel að þetta landfræðileg einangrun og margt annað muni skapa okkur mjög sterka stöðu íslenskur landbúnaður býr líka að einstöku erfðamengi sem hefur hagnýta þýðingu en er jafnframt eftirsóknarvert út frá sjónarmiði líffræðilegrar fjölbreytni hann er einangraður framleiðsla hans er mun fábreyttari en á meginlandinu og allir þessir þættir skapa okkur stöðu í samningum núna er verkefni okkar að ná eins góðum samningi og hægt er og það frú forseti mun ég gera í samræmi við lýðræðislegan vilja meiri hluta alþingis og ég mun þá glaður lúta þeim úrskurði sem þjóðin að lokum kveður upp og ég veit að íslendingar munu taka þá ákvörðun sem er best fyrir hagsmuni þeirra fyrir börnin þeirra og framtíð íslands frú forseti ísland er eina ríkið sem í heild sinni er staðsett á norðurslóðum sem núna fá vonum seinna aukið vægi í alþjóðamálum það stafar einkum af þrennu í fyrsta lagi eru náttúra og vistkerfi norðursins mjög næm fyrir hlýnun andrúmsloftsins og kalla á rækilegt eftirlit

í þriðja lagi líta menn til þess að skipaleiðir gætu í framtíðinni opnast milli kyrrahafs um norður íshafið yfir til norður atlantshafsins ég tel að við íslendingar þurfum að móta skýra stefnu um hlutverk okkar á þessu svæði ekki síst til að púkka undir aukinn rétt til þátttöku í pólitískum ákvörðunum sem varða norðurslóðir ég tel að stefnan eigi að miðast við eftirfarandi markmið í fyrsta lagi að skipa íslandi í röð þeirra strandríkja sem eru áhrifamest um þróun mála á norðurslóðum það þýðir að litið verði á ísland sem fullgilt strandríki á norðurslóðum á sama hátt og kanada rússland bandaríkin noreg og danmörku fyrir hönd grænlands í öðru lagi að þróa lagaleg og landfræðileg rök fyrir aðkomu íslands að ákvörðunartöku um norðrið í því efni þarf að byggja á þeirri staðreynd að efnahagslögsagan er innan norðurskautsins í norðri og nær til grænlandshafs við norður íshafið það er því fullkomlega rökrétt að ísland verði í framtíðinni aðili að öllum alþjóðlegum ákvörðunum sem varða norðurslóðir í þriðja lagi að þróa og afla stuðnings við skilgreiningu á norðurslóðum sem nær bæði yfir norðurskautið og þann hluta norður atlantshafssvæðisins sem tengist því nánum böndum þar tel ég að dugi ekki að einblína á þrönga landfræðilega skilgreiningu heldur beri líka að líta á norðurslóðir sem víðtækt svæði í vistfræðilegum pólitískum efnahagslegum og öryggispólitískum skilningi í fjórða lagi að efla og styrkja norðurskautsráðið sem mikilvægasta samráðsvettvang um svæðið af sjálfu leiðir þá að í fimmta lagi þurfa íslendingar að standa fast gegn hinu svokallaða fimm ríkja samráði það er kanada rússlands danmerkur bandaríkjamanna og noregs slíkur vettvangur grefur undan norðurskautsráðinu og vinnur þar með gegn hagsmunum annarra eins og okkar í sjötta lagi að vinna að því að byggt verði á hafréttarsáttmálanum til að skera úr um hugsanlegar deilur í framtíðinni varðandi lögsögu og réttindi á norðurslóðum í sjöunda lagi að stuðla að alþjóðlegum samningum um viðbúnað til eftirlits björgunar og ekki síst mengunarvarna sem verja hagsmuni íslands á sviði náttúru veiða og kolefnavinnslu í áttunda lagi að vinna gegn hervæðingu norðurslóða í níunda lagi að taka upp náið samráð og samvinnu við granna okkar í vestri um málefni norðursins aukið samstarf okkar og grænlendinga meðal annars á sviði orkumála bæði um olíu en líka um framleiðslu á rafmagni mun gefa báðum aukið vægi bæði öryggispólitískt og strategískt í tíunda lagi að styðja réttindi frumbyggja á svæðinu þessum sjónarmiðum tel ég að íslendingar þurfi að lyfta alþjóðlega og ríkisstjórnin mun meðal annars gera það með alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin verður á íslandi innan tíðar frú forseti frá lokum kalda stríðsins hefur skilningur á öryggi þjóða tekið miklum breytingum í stað þess að byggja eingöngu á hervörnum byggja nú flestar þjóðir í okkar heimshluta öryggisstefnu sína á mun víðfeðmara öryggishugtaki en áður það nær ekki aðeins yfir hefðbundnar varnir heldur tekur í vaxandi mæli til annars konar ógna sem geta steðjað að innra öryggi ríkja þetta sjáum við hjá helstu samstarfsþjóðum okkar í kjölfar breyttra viðhorfa í okkar heimshluta og ekki síður brottfarar hersins er næsta verkefni á sviði varnar og öryggismála að móta nýja öryggisstefnu fyrir ísland sem grundvallast á víkkuðu öryggishugtaki eins og það er skilgreint í áhættumatsskýrslunni sem starfshópur undir forustu vals ingimundarsonar prófessors bjó til og utanríkisráðuneytið hefur gefið út hin nýja stefna þarf að byggjast á þessu víkkaða öryggishugtaki á borgaralegum gildum og borgaralegum stofnunum og hún á að sjálfsögðu að taka mið af því sem er eitt helsta sérkenni íslands í samfélagi þjóðanna herleysi og um leið nánu og virku samstarfi við aðrar þjóðir á þeim sviðum sem við teljum best þjóna hagsmunum okkar í þessu sambandi er rétt að rifja upp að ein helsta niðurstaða í áhættumatsskýrslunni var að engar vísbendingar væru um að bein hernaðarógn steðjaði að íslandi á næstu árum það er í samræmi við mat grannþjóða á eigin öryggi um þetta hef ég góða ástæðu til að telja að hægt sé að skapa breiða sátt meðal íslendinga og líka hér á alþingi en vitaskuld verður það ekki gert nema allir flokkar komi að þeirri stefnumótun í þverpólitísku samstarfi ég vil því upplýsa alþingi um að ég stefni að því fyrir árslok að leggja fyrir þingið tillögu um þverpólitíska stefnumótun um nýja öryggis og varnarstefnu fyrir ísland sem byggir á þeim grunni sem ég hef hér reifað ég tel að það sé grundvallaratriði fyrir litla þjóð að sem mestur friður ríki um öryggis og varnarmál frú forseti ég hef í þessari ræðu kosið að nota tímann til að fara ítarlega yfir þau mál sem mestu varða í dag um utanríkisstefnuna bæði í samtíð og framtíð og sömuleiðis skýrt rækilega hugsun mína um mál þar sem miklu skiptir að við stingum út nákvæma stefnu til lengri tíma það eru vitaskuld mörg önnur mikilvæg viðfangsefni sem ég hefði viljað fjalla um eins og lög um íslandsstofu bætt umgjörð um þróunarsamvinnu mannréttinda mannúðar og jafnréttismál mikilvægi þess að stuðla að jafnrétti kynjanna og réttindum kvenna sem ég hef hvarvetna lagt mjög mikla áherslu á alls staðar þar sem ég hef komið í alþjóðlegu starfi þessi og mörg önnur eru ítarlega reifuð í þessari þykku skýrslu sem nú liggur á borðum þingmanna ég er viss um að okkur gefst tækifæri til að ræða þau og önnur í þaula hér í dag ég vil svo að lokum þakka utanríkismálanefnd sérstaklega fyrir mjög gott samstarf ég hef komið tíu sinnum til fundar við nefndina starfsmenn mínir þrjátíu og fimm sinnum á þessu ári frá því að ég